Já považuji tuto směrnici za minimum toho, co můžeme udělat pro zlepšení bezpečnosti. Ti, kteří tady 5 let blokují schválení této směrnice, tohoto minimálního standardu pro bezpečnost, tak těm bych chtěla říci, že je třeba nazývat jejich důvody pravým jménem. Já je respektuji, nehlasujte pro to, ale neříkejte, že je to z důvodů osobní bezpečnosti, ochrany soukromí, protože jestliže máte jakoukoli kartu, na kterou si kupujete své jízdenky na vlak, tak dáváte své údaje na dlouhou dobu všanc společnostem, které je mohou využívat.